Bien sûr, elle s'engage à poursuivre ses efforts pour la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes à travers les programmes de coopération avec les pays tiers. Au cours de la dernière décennie, l'Union a fait des efforts considérables pour améliorer les réglementations à l'exportation sur les biens à double usage. Le fil conducteur a consisté à assurer la cohérence entre les politiques de l'Union afin d'éviter une confusion juridique et des coûts excessifs pour les opérateurs économiques concernés.

Grâce à un budget substantiel 6,4 millions d'euros il permettra de soutenir les États membres qui voudront renforcer leur système de contrôle du transfert des armes.